Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, force est de constater que ce qui domine dans l'application du traité de Maastricht, ce n'est pas tout à fait ce que vous dites ce n'est ni l'article 9, ni l'article 14 pour protéger les services publics. Ce qui domine, ce sont les principes de la concurrence, du libre échangisme intégral, de l'abaissement des niveaux de protection sociale, la casse des retraites, des rémunérations, le refus d'une harmonisation fiscale juste.

Dites nous exactement ce que vous avez fait contre cela, Messieurs de la Commission et du Conseil. Les décisions prises ces derniers jours poussant à la super austérité, et la Commission s'érigeant en véritable tribunal pour la faire appliquer, vont à l'encontre de tout projet social. Au lieu de considérer que c'est l'austérité et la régression sociale qui sortiront l'Union européenne de la crise, je crois qu'il faut raisonner tout autrement et à l'inverse de cela.

Je me permets donc de vous faire une proposition, que je soumets à la réflexion, au débat il s'agirait de la création d'un dispositif nouveau, permettant à la Banque centrale européenne d'acheter, y compris par création monétaire ce que font désormais toutes les banques au monde tout ou partie de la dette des États quand c'est nécessaire et de créer, dans le même temps, un fonds européen pour le développement humain, social et écologique. Adossé à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement, ce fonds devrait servir à une expansion des services publics ou des services communautaires d'intérêt généraux, comme vous le voulez et de l'aide à l'industrie, à la recherche et à la formation.